Nie jest to sprawozdanie, które poprowadzi nas do lepszego jutra, jeżeli chodzi o dwa tematy, które są przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania, czyli mobilność artystów oraz pokonywanie pewnych przeszkód i barier w ich aktywnościach, porozumiewaniu się i współuczestnictwie. Ale przy tej okazji chciałem się upomnieć o jedną rzecz. Aby walcząc o mobilność artystów, o łatwiejsze przemieszczanie się, o pozbawianie ich warunku wizowego, upomnieć się również o państwa Partnerstwa Wschodniego, o tych młodych ludzi, artystów, którzy funkcjonują w Gruzji, którzy funkcjonują na Ukrainie, funkcjonują na Białorusi, aby oni także mogli skorzystać z pewnych przywilejów, którymi cieszą się już w chwili obecnej artyści czy też przedstawiciele tego przemysłu kreatywnego w samej Europie.